ég þakka háttvirtum öðrum þingmönnum suðurkjördæmis ragnheiði e árnadóttur fyrir hlý orð

ég endurtek þakkir mínar og óskir til háttvirtra þingmanna og alls starfsfólks alþingis